Die Überwachung von Medikamenten ab dem Zeitpunkt der Marktzulassung ist unbedingt notwendig, zumal Arzneimittel an einer vergleichsweise geringen Patientenzahl erprobt wurden.

Es kann ja nicht sein, dass Investoren von Pharmakonzernen früher informiert werden als Ärzte und Apotheker.